Wir befinden uns heute in schwierigsten Zeiten der Konsolidierung öffentlicher Haushalte in der Europäischen Union, und dies kann natürlich auch nicht spurlos an unseren Diskussionen vorbeigehen.

Ich sage in Richtung des Rates Wir sind äußerst unzufrieden, weil de facto bis heute über die Anpassung des Mehrjährigen Finanzrahmens auf der Grundlage des Lissabon Vertrages keine Verhandlungen stattgefunden haben. Diese Anpassung auf der Grundlage von Ziffer 4 der bestehenden Interinstitutionellen Vereinbarung sagt Im Falle einer Vertragsrevision mit budgetären Auswirkungen ist die bestehende Interinstitutionelle Vereinbarung entsprechend anzupassen.

In der Tat In der öffentlichen Diskussion kommt ein Stück zu kurz, wie es denn um den öffentlichen Haushalt der Europäischen Union bestellt ist. Die meisten wissen nicht, dass wir keine Schulden machen dürfen.

Aber in dieser Zeit haben wir auch die finanzielle Erweiterung der Europäischen Union von 15 auf 27 Mitgliedstaaten geschultert.

Kommission und Rat ziehen vor, die notwendigen Lissabon bezogenen Anpassungen als eher technischer Natur zu begreifen. Aber sollten wir uns binden lassen, ohne notwendige politische Veränderungen zu bekommen?

Wir wollen die notwendigen politischen Anpassungen, um die Handlungsfähigkeit der Union nach innen wie nach außen für die nächsten Jahre zu stärken. Wir wissen alle Der Lissabon Vertrag vergibt neue Aufgaben an die Europäische Union, angefangen vom Auswärtigen Dienst über die Weltraumpolitik, und aktuell beschäftigt uns auch noch die Nachfinanzierung des Projekts ITER. Darüber hinaus hat der Europäische Rat der Staats und Regierungschefs einen Finanzstabilisierungsmechanismus eigentlich an der Haushaltsbehörde vorbei beschlossen, und gleichzeitig erleben wir immer wieder, dass der Rat Versprechungen macht, dass Agenturen, dass Bananen, ITER finanziert werden sollen ein Zahlensalat, der da aufgelegt wird, der niemandem munden kann. Wir kommen insgesamt zu dem Ergebnis auch in diesem Zwischenbericht dass eine Änderung des Mehrjährigen Finanzrahmens erforderlich ist, einschließlich der vorhandenen Flexibilitätsmechanismen im bestehenden Regelwerk. Es muss auch klar sein, dass es keine neuen Agenturen mehr geben kann ohne entsprechende neue Finanzmittel. Wir sollten auch deutlich machen, dass keine Verhandlungen stattzufinden brauchen ohne einen Mindestgrad an Haushaltsflexibilität zur Sicherung von flexiblen Mehrheitsentscheidungen, wie es sie vor dem Lissabon Vertrag im Hinblick auf die erste Stufe der Revision einer Finanzplanung unterhalb von 0,03 des Bruttonationaleinkommens gegeben hat. Insgesamt brauchen wir einen höheren Grad an Flexibilität und die Schaffung ausreichender Reserven für jede Rubrik.

Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns im jährlichen Haushaltsverfahren einigen müssen. Aber die Alternative für den Rat bei all diesen Mehrjahresprojekten und neuen Prioritäten ist letztendlich Wollen wir uns drei Jahre nacheinander zu ein und denselben Themen jedes Mal streiten und schwierigste Verhandlungen führen? Das ist eigentlich die Vergeudung von Humanressourcen.

Dies ist eine Aufforderung, nun wirklich ernsthafte politische Verhandlungen im Sinne der Verträge zwischen Kommission, Rat und Parlament zu beginnen.